Jaz sem zelo vesela takih spodbudnih informacij. Upamo, da jih bo v prihodnje še več in da bodo vse vloge rešene v zakonitem roku. Hvala.